um klukkan hálfeitt í dag að loknum liðnum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um stöðu atvinnumála málshefjandi er háttvirtur þingmaður ragnheiður e árnadóttir fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund